Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ein großer Wurf, eine umfassende Lösung für die Überwindung der Schuldenkrise wurde uns versprochen.

Die griechische Schuldenkrise ist mit dem vereinbarten Schuldenschnitt in Höhe von 50 in eine neue Phase getreten. Dieser Schritt ist insofern zu begrüßen, als das Land von einem erheblichen Teil der Staatsverschuldung befreit wird. Das ist ein positives Signal nach außen und erleichtert die Situation für die griechische Regierung. Dieser Schritt bedeutet aber noch keine Umkehr der Abwärtsspirale der griechischen Wirtschaft. Der Finanzbedarf des Landes bis 2020 hat sich inzwischen nach Schätzung von Experten bereits auf mindestens 250 Milliarden Euro erhöht.

Die griechischen Banken haben in besonderem Maße die Folgen des Schnitts zu verkraften. Sie brauchen umfassende Unterstützungsmaßnahmen, um vor dem Ruin gerettet zu werden, sonst müssen nicht nur Kapitalbesitzer, sondern auch viele griechische Bürger mit ihren Spareinlagen, Renten und andern Versicherungen die Kosten tragen. So sehr ich begrüße, dass die Hauptverursacher der Schuldenkrise verstärkt zur Tilgung der Schulden herangezogen werden, so riskant kann das sein, gerade auch für den Klein und Mittelstand und für viele einfache Sparer.

Eine sozial gerechte Lösung halte ich bei nationalisierten Banken für wahrscheinlicher, wobei eine Rettung bzw. die Kapitalisierung von Banken sowieso nur unter der Bedingung einer direkten Mitsprache bis hin zur effektiveren Kontrolle durch den Staat erfolgen sollte. In dem Maße, wie auch französische, deutsche und weitere Banken kapitalisiert werden, sollte das in diesen Ländern ebenfalls gelten. Bringt der Schuldenschnitt aber die beschworene dauerhafte Lösung für Griechenland und die anderen gefährdeten Staaten? Kann damit das fehlende Vertrauen bei den Bürgern und bei den Investoren an den internationalen Finanzmärkten wieder hergestellt werden? Das kann ich nur mit Faust und seinem berühmten Spruch beantworten Die Botschaft vom Gipfel hör ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube. Und wenn ich an den Generalstreik und an die weitere Mobilisierung der Bürger denke, so weiß ich, die griechische Bevölkerung hat ihr Vertrauen massiv verloren. Mehr noch, die Demokratie selbst ist in höchster Gefahr, denn wie lange kann eine Regierung gegen die Mehrheit der Bevölkerung agieren?

Meine Zweifel beziehen sich genauso auf den Finanztrick zur Hebelung des Rettungsfonds. Damit werden zwar mehr Finanzmittel mobilisiert, aber zu welchem Preis? Die Staaten spielen nach den Regeln der Finanzmärkte und meinen, am längeren Hebel zu sitzen.

Die Staatsschuldenkrise kann sich nicht nur sehr schnell ausweiten, sondern der Einsatz wird massiv erhöht. Und damit wird das Risiko für die Steuerzahler vervielfacht. Die Macht der internationalen Finanzwelt kann nur entschlossen an die Kette gelegt werden, oder die Krise wird sich weiterentwickeln.